Señor Presidente, los diputados al Parlamento Europeo entendemos muy bien que el debate, a propósito del Consejo Europeo que se celebrará los próximos 23 y 24 de junio, continúe concentrado en la perseverante crisis económica, en los problemas del euro y en Grecia.

Tenemos también la obligación de hablar del cuestionamiento de elementos vertebrales del espacio de libertad, justicia y seguridad y, concretamente, de Schengen, que es, seguramente, el activo principal de la libre circulación de personas. Y no puede suceder que, ante la demanda de democracia que se ha desatado en el norte de África, la respuesta no sea muy clara y muy rotunda. Y en ningún caso puede ser reformar Schengen. Al contrario, debe ser reforzar Schengen. Y hay precedentes que nos dicen con claridad que, ante presiones migratorias inesperadas y muy abruptas, como fue el caso en Canarias, en España, entre los años 2004 y 2006, la respuesta puede ser no solamente más y mejor Europa, sino también una contribución solidaria a la demanda de mejor democracia con respecto de los países vecinos. Sabemos que Malta, Italia y Francia han vivido esta presión, pero tenemos que decir con claridad que el Consejo debe hacer su parte del trabajo, completando el paquete de asilo, completando el paquete de inmigración, completando la reforma del Reglamento FRONTEX y, por supuesto, la puesta al día de la cláusula de solidaridad contemplada en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que significa la actualización de la Directiva

Porque es preciso decir, con toda claridad, de qué estamos hablando y, por supuesto, cuál va a ser la dimensión europea estrictamente comunitaria, para que no nos deslicemos por una pendiente que sea resbaladiza o contraproducente.